frú forseti með þessari þingsályktunartillögu er ég fyrir hönd ríkisstjórnarinnar að leita heimildar alþingis til að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer tíu tvö þúsund og tíu um breytingu á níunda viðauka e e s samningsins um fjármálaþjónustu og fella inn í hann ákvörðun um notkun útgefenda verðbréfa í þriðju löndum á

tilgangurinn er að gera reikningsskilareglur tiltekinna þriðju ríkja jafngildar alþjóðlegum reikningskilastöðlum sem hafa verið innleiddar í ríkjum evrópusambandsins þangað til innleiðing þeirra hefur farið fram í þessum tilteknu ríkjum í

þannig metnar að jöfnu við alþjóðlega reikningsskilastaðla sem hafa verið innleiddir í ríkjum e s b ákvörðunin heimilar líka félögum frá þriðju ríkjum að semja ársreikning og árshlutareikning í samræmi við reikningsskilareglur kína kanada suður kóreu eða indlands og sú heimild á að gilda til reikningsársins sem hefst fyrsta janúar tvö þúsund og tólf þessi innleiðing tilskipunarinnar hér á landi kallar á breytingu á lögum númer þrjú tvö þúsund og sex um ársreikninga nú er það svo að frumvarp um breytingu á þeim lögum hefur verið lagt fram tvívegis á fyrri löggjafarþingum en hefur ekki hlotið afgreiðslu í frumvarpinu sem efnahags og viðskiptaráðherra hyggst leggja fram að nýju á því löggjafarþingi sem nú stendur yfir er lagt til að ársreikningaskrá skuli hafa eftirlit með því hvort þær skilareglur sem ég hef hér lýst séu hliðstæðar hinum alþjóðlegu skilareglum með því er verið að skapa nauðsynlega lagastoð fyrir því að innleiða þessa ákvörðun hér á íslandi þar sem þessi ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar kallar á lagabreytingu hér á landi er hún tekin með stjórnskipulegum fyrirvara það er vilji alþingis að þeim fyrirvara sé létt með þingsályktun fremur en að gera það samhliða lagabreytingunni og þess vegna er leitað eftir samþykki alþingis fyrir þessari breytingu á e e s samningnum sem í þessari ákvörðun felst þannig að það sé hægt að aflétta hinum stjórnskipulega fyrirvara ég legg svo